Domnule președinte, raportul prezintă situația de ansamblu, fără a analiza diferențele de resurse de care dispun statele membre. Dacă analizăm limitările impuse de Legea climei, proaspăt votată în Parlament, și de Regulamentul de taxonomie, constatăm că, în timp, trebuie să eliminăm energia produsă din cărbune, din hidrocarburi inclusiv gaze naturale și energia nucleară. Asta înseamnă, spre exemplu, pentru o țară ca România, ca în următoarele decenii să elimine 60 din sursele de energie pentru populație și pentru industrie, ceea ce o transformă dintr o țară independentă energetic într o țară care va trebui să recurgă la importuri masive de energie electrică. De asemenea, dacă privim la Fondul pentru o tranziție justă, constatăm că este o mare discrepanță între obiectivele pe care ni le am stabilit și resursele pe care le punem la dispoziție pentru ca tranziția să fie posibilă și să afecteze, să spunem în mod apropiat, în mod egal, toate statele Uniunii Europene.